Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, credo che l'accordo realizzato sia stato un ottimo accordo e per questo va ringraziata la relatrice per l'impegno che ha profuso e ovviamente anche le varie presidenze che si sono alternate alla guida del Consiglio

Sicuramente andiamo nella direzione giusta che è quella di migliorare la qualità dell'aria, imponendoci limiti attraverso questa regolamentazione sicuramente all'avanguardia, che ci consente di guardare con serenità al futuro. Dopo Parigi, dopo l'accordo sul cambiamento climatico, cominciamo con una serie di regolamentazioni che ci porteranno a migliorare e ridurre la quantità delle emissioni, facilitando così la vita dei cittadini in tutti gli ambienti e migliorando la qualità dell'aria. Una cosa mi preme sottolineare la riduzione delle emissioni, con questa regolamentazione, è una riduzione forte, controllata, che guarda agli anni a venire. Ma, abbiamo anche fatto la semplificazione della legislazione di omologazione, con un miglioramento della trasparenza e una riduzione degli oneri amministrativi

Invito quindi tutti a sostenere, con il voto positivo domani, questo accordo e compiamo un altro passo importante, dando seguito a quello che abbiamo stabilito a Parigi.